Est ce qu'elle n'est pas, d'une certaine manière, hypocrite?

Nous pouvons nous poser des questions sur ce que nous faisons en Irak, en Serbie, en Libye, en Syrie, en Turquie, pays avec qui nous négocions actuellement alors qu'il soutient le terrorisme.